Pane předsedající, já jsem velmi rád, že dneska prošlo usnesení, které jasně říká, že bude zaveden bezvízový styk mezi Evropskou unií a Ukrajinou.

Ukrajina již před dvěma lety splnila podmínky pro zavedení bezvízového styku. Pro mě to není jenom o tom, že ukrajinští občané budou moci na devadesát dní cestovat po Evropské unii bez víza, ale toto dnešní rozhodnutí má obrovský symbolický význam. My jasně říkáme Ukrajincům, že s nimi počítáme, že to jsou naši partneři, a já doufám, že to dnešní rozhodnutí bude dále posilovat pocit většiny Ukrajinců, že chtějí být vůči Evropské unii hlavním partnerem a že hlavním partnerem je právě Evropská unie jako soubor demokratických států, a nikoliv Rusko, které jak všichni dobře víme realizuje agresi

Takže ta geopolitická rovina, to symbolické gesto, je možná ještě mnohem důležitější než to, že samotní Ukrajinci budou moci takto cestovat po Evropské unii. Já jsem rád, že tímto gestem posilujeme vazby mezi Evropskou unií a Ukrajinou.